Przede wszystkim chciałbym najpierw powiedzieć, że Paweł Kowal nie jest już członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość, podobnie jak ja, i bardzo źle oceniamy fakt, że członkowie PiS u siedzą w jednej grupie w Radzie Europy z partią Jedna Rosja.

Dzisiaj na tej sali nikt nie ma wątpliwości, że wybory w Rosji nie były prawdziwymi wyborami, że opozycja w Rosji jest prześladowana, nie tylko na poziomie samej procedury liczenia głosów, chociaż praktycznie każdy dzień przynosi nowe fakty dotyczące tego, że to liczenie głosów nie było fair podczas ostatnich wyborów prezydenckich, ale przecież demokracja to coś więcej niż tylko sam techniczny proces głosowania i liczenia głosów, to także cała otoczka, to także wolność mediów, wolność partii politycznych, wolność słowa. Tego wszystkiego nie ma w Rosji, a więc nawet jeżeli technicznie byłoby zagwarantowane uczciwe głosowanie pójście do urny, wrzucenie głosu i fakt policzenia tego głosu to nawet wtedy nie moglibyśmy mówić o uczciwych wyborach w Rosji, bo wszystko inne oprócz technicznego aktu głosowania nie jest w Rosji demokratyczne. Dzisiaj Unia Europejska powinna prowadzić zdecydowaną politykę, ponieważ i chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć naród rosyjski zasługuje na wolność i tej wolności narodowi rosyjskiemu życzymy.